forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi á laga um heilbrigðisstarfsmenn frumvarpið var flutt á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi en ekki vannst tími til að ljúka umfjölluninni

heilbrigðisnefnd alþingis þáverandi og hefur jafnoft verið sent til umsagnar upphaflegt frumvarp hefur tekið allmiklum breytingum frá því það var fyrst lagt fram meðal annars með hliðsjón af umsögnum sem bárust heilbrigðisnefnd alþingis og umfjöllun í nefndinni

líta beri til ákvörðun um hvort fella eigi starfsstétt undir lögin í öðru lagi er orðalagi fyrstu málsgrein fimmtu grein um heimild ráðherra til að kveða á um starfssvið viðkomandi heilbrigðisstéttar í reglugerð lítillega breytt í þriðja lagi er fyrsta málsgrein elleftu greinar um tímabundin lækningaleyfi læknanema færð til samræmis við orðalag í núgildandi ákvæði fjórðu grein læknalaga og gerðar viðeigandi breytingar á fjórðu málsgrein elleftu greinar megintilgangurinn með rammalöggjöf um réttindi og skyldur heilbrigðisstarfsmanna er að samræma og einfalda gildandi ákvæði um heilbrigðisstarfsmenn og tryggja gæði heilbrigðisþjónustu og öryggi sjúklinga með því að skilgreina kröfur til heilbrigðisstarfsmanna ákvæði um heilbrigðisstarfsmenn eru gerð markvissari og hnitmiðaðri en áður felldar brott ónauðsynlegar takmarkanir á starfssviði heilbrigðisstétta og þau færð til nútímahorfs þannig að heilbrigðisþjónustan og störf og starfssvið heilbrigðisstétta geti þróast með eðlilegum hætti innan ramma löggjafar gert er ráð fyrir að ráðherra setji reglugerð um ýmis atriði sem eru þess eðlis að betur fer á að þau séu ákveðin í stjórnvaldsfyrirmælum meðal annars ná nefna kröfur um nám og eftir atvikum starfsþjálfun sem umsækjendur um starfsleyfi þurfa að uppfylla jafnframt verði kveðið á um starfssvið þeirra með reglugerð það frumvarp sem við ræðum hér byggist að stofni til á ákvæðum læknalaga númer fimmtíu og þrjú nítján hundruð áttatíu og átta enda er tilvísun til læknalaga í flestum lögum og reglugerðum um heilbrigðisstéttir ýmis ákvæði læknalaga gilda því almennt um heilbrigðisstarfsmenn og má því segja að þau séu að vissu marki grundvallarlög um heilbrigðisstéttir einnig má vísa til setningar laga um landlækni númer fjörutíu og eitt tvö þúsund og sjö en með þeim var stigið skref til samræmingar ákvæða um eftirlit landlæknis með heilbrigðisstarfsmönnum með því að taka upp í þau lög það er lög um landlækni ákvæði um veitingu áminninga sviptingu starfsleyfis og endurveitingu starfsleyfis heilbrigðisstarfsmanna löggiltar heilbrigðisstéttir eru nú þrjátíu og þrjú og sérlög gilda um fjórtán heilbrigðisstéttir en nítján stéttir hafa verið löggiltar með reglugerðum með stoð í lögum númer tuttugu og fjögur nítján hundruð áttatíu og fimm um starfsheiti og starfsréttindi heilbrigðisstétta frumvarp um rammalöggjöf um heilbrigðisstarfsmenn hefur verið lengi í smíðum í heilbrigðisráðuneytinu og hefur ráðuneytið þrisvar sinnum sent drög að frumvarpi til umsagnar eins og áður sagði síast í desember tvö þúsund og átta en þá voru drög að frumvarpi meðal annars send til fagfélaga heilbrigðisstétta lyfjastofnunar landlæknisembættisins menntastofnana og heilbrigðisstofnana og bárust alls tuttugu og fimm umsagnir þá hefur heilbrigðisnefnd alþingis þrívegis sent frumvarpið til umsagnar við undirbúning frumvarpsins hefur meðal annars verið höfð hliðsjón af norskum lögum um heilbrigðisstéttir frá árinu nítján hundruð níutíu og níu en þau lög taka til allra heilbrigðisstétta þar á meðal lækna og hjúkrunarfræðinga gildandi laga og reglugerðarákvæði um heilbrigðisstéttir eru að ýmsu leyti úrelt og gætir þar töluverðs ósamræmis til dæmis varðandi það hvaða heilbrigðisstéttir geta starfað sjálfstætt og hverjar starfa á ábyrgð annarra heilbrigðisstéttar hvaða heilbrigðisstéttir mega hafa aðstoðarmenn og hverjir ekki og hvaða heilbrigðisstéttir þurfa að halda skýrslur um störf sín og hverjar ekki

virðulegur forseti helstu breytingar og nýmæli sem felast í frumvarpinu voru komin inn í það á síðasta þingi eða þegar það síðast var lagt fram eru eftirfarandi í fyrsta lagi er hér um að ræða eina samræmda rammalöggjöf um heilbrigðisstarfsmenn sem kemur í stað fjórtán sérlaga og laga um starfsheiti og starfsréttindi heilbrigðisstétta í öðru lagi að starfssvið heilbrigðisstétta verði ákveðið á grundvelli þekkingar og hæfni með tilliti til hagsmuna sjúklinga og úrelt ákvæði um takmarkanir og starfsréttindi felld brott í þriðja lagi er kveðið á um það í frumvarpinu að heilbrigðisstarfsmaður skuli virða faglegar takmarkanir sínar og vísa sjúklingi til annars heilbrigðisstarfsmanns þegar við á í fjórða lagi er það undirstrikað í frumvarpinu að óheimilt sé að starfa undir áhrifum áfengis eða vímuefna og er heilbrigðisstofnunum heimilað að setja reglur um bann við notkun áfengis og vímuefna um tiltekinn tíma áður en vinna hefst í fimmta lagi hæstvirtur forseti er kveðið á um að heilbrigðisstarfsmenn beri ábyrgð á að aðstoðarmenn þeirra hafi næga hæfni og þekkingu og fái nauðsynlegar leiðbeiningar til að sinna störfum sem þeir fela þeim í sjötta lagi er kveðið á um að heilbrigðisstarfsmenn skuli gæta þess að sjúklingar sjúkratryggingar eða aðrir verði ekki fyrir óþarfa útgjöldum eða óþægindum í sjöunda lagi er í tuttugasta og fjórðu grein frumvarpsins fjallað um kynningu á heilbrigðisþjónustu þar segir að við kynningu og auglýsingu skuli ávallt gæta málefnalegra sjónarmiða fyllstu ábyrgðar nákvæmni og sanngirni gert er ráð fyrir því að ráðherra setji nánar ákvæði í reglugerð um kynningu og auglýsingar heilbrigðisþjónustu þetta er nýmæli sem felur í sér rýmkun frá gildandi ákvæði læknalaga sem gildir um flestar aðrar heilbrigðisstéttir samkvæmt tilvísunum til þeirra laga

í níunda lagi er ráðherra heimilað að ákveða með reglugerð að tilgreindri meðferð sé aðeins beitt af heilbrigðisstarfsmönnum nánar tilgreindum heilbrigðisstéttum eða þeim sem fengið hafa til þess sérstakt leyfi landlæknis slíkar reglugerðir skulu settar að fengnum tillögum landlæknis og umsögn viðkomandi fagfélags í tíunda lagi er skilyrði fyrir veitingu starfsleyfa fyrir erlenda umsækjendur frá ríkjum utan e e s svæðisins gerð skýrari og veitt heimild til útgáfu tímabundinna starfsleyfa til þeirra að lokum hæstvirtur forseti er tannsmiðum bætt við sem heilbrigðisstétt hæstvirtur forseti ég hef nú gert grein fyrir meginatriðum frumvarpsins og helstu breytingum frá núgildandi ákvæðum þeirra fjórtán sérlaga sem gilda um heilbrigðisstéttir ég legg áherslu á að þetta frumvarp felur ekki í sér verulegar efnisbreytingar heldur er fyrst og fremst um að ræða nauðsynlega samræmingu og einföldun þess flókna og að mörgu leyti úrelta regluverks sem nú gildir um heilbrigðisstéttir frumvarpið hefur eins og fram hefur komið verið nokkuð lengi í vinnslu og það er löngu tímabært að mati þeirra sem best þekkja að ráðist verði í fyrrgreindar endurbætur á löggjöf um heilbrigðisstarfsmenn ég leyfi mér því að leggja til hæstvirtur forseti að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hæstvirtrar velferðarnefndar og annarrar umræðu